La Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea pone de manifiesto el crecimiento de las víctimas de delitos sexuales, de violencia sobre las mujeres, de discriminación y de odio, de tráfico ilícito de personas, además de delitos de terrorismo.

Pero, al mismo tiempo, hay que exigir a la Comisión que haga de este informe una herramienta para corregir los defectos de coordinación, de información, de financiación adecuada, de sensibilización, de coordinación de medidas entre los Estados miembros para evitar que las lagunas y las diferencias entre las legislaciones penales de los Estados miembros continúen dando pábulo a ese crecimiento de las víctimas, de los delitos. Esa es la tarea de la Comisión y esa es la lección que se extrae de este informe, que hay que saludar tan favorablemente.